Privilegiez opinia dumneavoastră, dar aș avea și eu curiozitatea ați votat în favoare acordului de asociere cu Azerbaidjanul? Pentru că și acolo condiția era să respectăm drepturile omului. Despre asta este vorba, stimate coleg, despre dublul standard în diverse atitudini și în diverse decizii.